Hvala lepa, dragi moji poslanski kolegi iz koalicije v glavnem, no ... vseeno je bilo rečeno, da se strinjate s predlogom zakona in da želite neko, mirno razpravo, ki bo šla v smer, da bi iskali neko, stičišče, in seveda poskušali poiskati, na kakšen način bi vendarle odpravili to krivico in pomagali tem, revnim samskim ženskam. Res je, ena izmed mojih poslanskih kolegic je rekla, da je potreben posluh oblasti za kakršnekoli spremembe, tudi na tem področju. Jaz sem upala in si želela, da je, bo, da bo ta posluh oblasti tudi bil vsaj v kakšni razpravi vas, moji dragi poslanski kolegi, pa ugotavljam, da je bilo vse, kar je bilo najavljeno danes, odjavljeno in da ne želite imeti razprave na tem področju, pa se moram dotakniti moje prve izkušnje z vami, koalicijski poslanci. To je bilo, mislim, da v septembru, ko smo na televiziji vsi zatrjevali, da bo odslej politika v tem državnem zboru drugačna, da ne glede, da se ne bo gledalo na razlike, kdo je koalicijski poslanec in kdo je opozicijski poslanec, in da boste dobre predloge podprli. Danes sem v stališčih slišala, da je predlog dober, da razumete težavo in da tudi vi se zavedate, da je tukaj veliko, še za narediti na področju, samskih, revnih žensk, pa vendarle danes ostajate nemo in tiho. Jaz sem dobila, glejte, v tem času en sporočilo, več jih je bilo, in ga bom kar prebrala. Kje je pravica, da mi delamo štirideset let za pokojnino? Borci in njihove žene dobijo za celo življenje, pa ne mislim tukaj zdaj ravno na njih in jim ne odrekam te pravice. Vem, da s, da je marsikatera penzija v pokojninskem sistemu privilegirana in ne očitati, da bi s tem, ko bi pomagali tistim, ki dejansko nimajo nič ali pa zelo malo v tej državi, bil ta to tako velik privilegij, da ga država ne bi zmogla prenesti. Nenazadnje pomoč v višini sto evrov pomeni ravno tisto, kar je neka stranka dva, tri dni nazaj zagovarjala. S tem bi dvignili mi potrošnjo, saj bi vse prišlo nazaj v državni proračun, ker bi dvignili potrošnjo, ker bi ti ljudje lahko šli po kilo cukra mogoče več ali pa s deset dek kofeta, to bi naredili, saj ne bi te stare ženice ta denar odnesle na kakšne otoke pa davčne oaze, ker še vejo ne, da to obstaja, ne, zato pa nimajo kaj tudi kje odnesti, ampak zato, da bi vendarle usp- osobili ali pa zmogli ta korak, da bi, da bi do tega prišlo. S strani določene stranke je bilo rečeno, da nikogar v dvorani ni, ki ga ne bi tak zakon, ampak tak način podpiral, pa potem na koncu povejo, da je pomanjkljivost v neenakomernem položaju gospodinjskega dela in tako naprej. Jaz sem prepričana, da globoko v svojih srcih veste, da bi bil, da bi bila podpora temu zakonu pravilna in da je zdaj še čas tudi v prvih treh mesecih, ki se in se bi ga dalo dodelati in obdelati in poiskati na kakšen način, in vi veste, da je prav, da pri vseh teh zadevah, ki smo jih v zadnjih mesecih rešili, razrešili in se bojo še razrešile, je tudi nekje prostor za te samske ženske, revne. Hvala.